Saj jaz mislim, da na bistvene zadeve, v bistvenih zadevah ste mi pritrdili, v tistih, kjer pa kjer ste pa sami s sabo v nasprotju, pa dovolite mi, da vam preberem mnenje vlade. Domnevam, da je bilo v vaših službah pisano. Tukaj, v tem mnenju, piše takole: "Medtem ko je bil do sedaj obvezen tehnični pregled in ugotovitveni postopek, novi Gradbeni zakon postopek pridobitve uporabnega dovoljenja poenostavlja tako, da se v primeru vseh objektov, razen zahtevnih objektov in objektov z vplivi na okolje, uporabno dovoljenje izda na podlagi same dokumentacije. Po svoji vsebini gre torej pri izdaji uporabnega dovoljenja zgolj za notifikacijo dokončanja gradnje in predložitev zahtevanih dokumentov." Kje je tukaj vsebina? Glede držav okrog nas, Poljska. "Uporabnega dovoljenja ni treba pridobiti za vse objekte, temveč samo za tiste, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje in so posebej našteti". V zakonu stanovanjske hiše ne spadajo med te objekte. "Obvestilo je treba pri pristojnem nadzornem organu s področja gradbeništva vložiti najmanj štirinajst dni pred nameravanim začetkom uporabe. V tem času lahko navedeni organ ugotovi, da obstajajo ovire za uporabo zgradbe in izda ustrezen akt. Če pa tega ne stori, velja tiha privolitev." Torej, zgodba je obrnjena. Ljudje niso po nepotrebnem obremenjeni, ne vsi, ne vsi. Se pravi, pri nas je pa zgodba ravno obratna - obremenjujemo vse, tiste, ki so, in teh je devetdeset odstotkov ali pa osemindevetdeset, zgradili vse tako, kot je treba, zaradi tega, ker iščemo tiste dva ali tri odstotke. Nemčija, ste povedali sami, uporabnega dovoljenja nemška gradbena zakonodaja ne predpisuje. Preverjanje skladnosti vršijo pristojni lokalni organi in pooblaščeni nadzorniki. In tako je prav, tako je prav. Ne da se ljudi po nepotrebnem obremenjuje z nepotrebnimi administrativnimi postopki in se jim preprečuje normalna raba objektov, za katero so si nekateri so se nekateri odrekali celo življenje.